Maďarská reprezentácia zavádza európsku verejnú mienku mnohými klamstvami napríklad, že občania môžu byť pokutovaní za používanie menšinového jazyka, že lekári maďarskej národnosti budú smieť vykonávať prax len v štátnom slovenskom jazyku, alebo že bohoslužby budú možné taktiež len v štátnom jazyku. Od maďarského kolegu sme teraz počuli nezmysel o policajtovi, ktorý nemôže odpovedať v maďarčine alebo angličtine turistovi.

Novela zákona naopak rozširuje možnosti používania jazykov národnostných menšín v porovnaní s predošlým stavom. Novela nezasahuje do súkromnej komunikácie občanov a neumožňuje pokutovanie jednotlivcov. Súlad novely zákona s medzinárodnými štandardmi potvrdili európske autority pre oblasť menšín Vysoký komisár OBSE Knut Vollebæk a eurokomisár Leonard Orban.